De ervaringen van de afgelopen jaren maken dat duidelijk.

Daarom zou het goed zijn dat de preventie van grote tekorten wordt verbeterd door de besluitvorming meer op afstand van de politiek te zetten.

Dit is een stap in de richting van de invoering van euro obligaties.